Wenn es nach den Kollegen der Parteien CDU, CSU und SPD im EP geht, wird künftig in Abänderung des Dublin Vertrags das Land für das Verfahren eines Asylbewerbers zuständig sein, in dem bereits Angehörige des Bewerbers leben oder in dem der Asylbewerber vorgibt, bereits Bezugspersonen zu haben. Im Klartext Es werden dann die Länder massiv mehr Zuwanderung erleben, die bereits heute besonders viele beherbergen, allen voran Deutschland.

Beides geht mit dieser Regelung nicht, und das wissen sie. Martin Schulz sagt ja schon Wenn mehr kommen, dann kommen halt mehr. Es werden dann mehr kommen, viel mehr sogar, aber es kümmert sie nicht. Das ist ein unerträglicher Skandal und nichts weniger als ein dreistes Belügen der Bevölkerung.